Monsieur le Président, je n'ai pas l'intention de parler du côté ordurier de celui qu'on qualifie de dernier dictateur européen. Il y a quelques années, c'était peut être vrai, aujourd'hui, c'est moins sûr. Cela étant, je me déclare d'accord avec une approche prudente et déterminée de l'Union européenne.

Ce n'est pas de l'ingérence, mais le renouvellement de notre foi dans un ordre international basé sur le droit et non pas sur la violence.